En Jorge Semprún celebramos a quien fuera preso en el campo de concentración y de exterminio de Buchenwald, al luchador contra las fuerzas del nazismo en Francia y contra la dictadura franquista en mi país, España. Celebramos también al notabilísimo escritor comprometido, colaborador en particular de nuestro programa del Libro Europeo del Año, y celebramos también al político europeísta convencido.